Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Europa sieht sich in Zukunft vor konstanten und zahlreichen Herausforderungen, denn unsere Weltbevölkerung wächst ja schließlich ständig.

Es gilt jedoch auch, die weltweite Knappheit an natürlichen Ressourcen zu reflektieren. Für uns in Europa bedeutet dies, nachhaltige Optionen zu finden. Eine dieser Möglichkeiten ist definitiv die Bioökonomie. Sie fördert Nachhaltigkeit und stellt ländliche Entwicklungen, die Treibhausgase reduzieren, sicher. Ich teile die Ansicht des Berichterstatters, dass in diesem Bereich noch wesentlich mehr getan werden muss, um weitere Fortschritte erzielen zu können. Vor allem möchte ich hervorheben, dass Europa auch einen Platz in der Spitzenforschung und in der Innovation hat und alles getan werden muss, um eine eventuelle Abwanderung zu verhindern und vor allem zu vermindern.